Señor Presidente, quiero utilizar esta oportunidad para explicar por qué me he abstenido en este informe. Es porque en el paso de este Reglamento del Parlamento al Consejo hemos perdido algo la defensa explícita de cuotas adicionales y específicas para el atún de almadraba. No basta con una referencia a las almadrabas, como se hace en este documento. Hay que defenderlas y apoyarlas, porque el atún de almadraba representa pesca con derechos, pesca ligada a un territorio y a una economía de proximidad. Representa pesca medioambientalmente sostenible, aunque se le haya olvidado al Gobierno del PP en su injusto reparto de cuotas. No quiero extenderme, porque todo esto es algo que esta Cámara ya conoce y que deberá defender con más firmeza frente a los Gobiernos del Consejo en el futuro.